Das rührt auch daher, dass viele auch hier im Hause mit dem Resultat natürlich nicht hundertprozentig einverstanden sind.

Das war für uns einer der wichtigsten Punkte. Es geht uns nicht darum, wie eben behauptet wurde, den Transport zu verteuern.

Das ist nicht tragbar.

Wir legen auch Akzente auf umweltfreundliche Lkw.

Also sind diejenigen, die für die Internalisierung der Kosten sind, hier bestimmt nicht zufrieden.

Was wollen wir morgen?

Oder müssen wir wieder auf Krisen warten, damit wieder der Ruf nach Europa kommt?